Sono dell'idea che l'unificazione europea sia anche un fattore fisico, e mai come in questo momento abbiamo bisogno di una rete che ci assicuri lo sviluppo, la crescita, la connettività territoriale anche nelle zone remote. E infine l'Europa deve mantenere, io dico, il controllo non solo sui corridoi ma sull'intera rete logistica in generale.